Państwo litewskie łamie standardy unijne w tym zakresie. Na Litwie od prawie dwóch lat nie ma ustawy regulującej prawa mniejszości.

Administracyjne usuwanie dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości i ulic w rejonach, gdzie mniejszość stanowi zdecydowaną większość, dotyczy to akurat Polaków, i nakładanie na te osoby kar jest tego ewidentnym przykładem. W ostatnich dniach wchodzi w życie nowa ustawa oświatowa, która doprowadzi do zlikwidowania prawie połowy polskich szkół.